Señor presidente, quiero agradecer a Gabriel Mato y al resto de los ponentes el gran trabajo realizado. Y quiero decir que el principal objetivo de este Fondo es promover el desarrollo de la economía azul, impulsando prácticas sostenibles, diversificando las fuentes de renta que propicien un desarrollo armónico y próspero de las comunidades costeras, y fortalecer una gestión y gobernanza sostenible en los océanos. Creo que un buen paso en esa dirección es que haya presupuestos suficientes para primar las actividades de la flota con prácticas artesanales, apoyar los etiquetados que informen a los consumidores del origen sostenible de las capturas o respaldar a los profesionales que sufren paradas de actividad imprevistas o derivadas de medidas de recuperación de las poblaciones. También me parece imprescindible contemplar la especial situación del sector que trabaja en regiones ultraperiféricas como Canarias y reforzar los derechos y la posición de las mujeres de la mar. Finalmente, apoyo la renovación de la flota siempre que se cumplan las condiciones de no incrementar la capacidad de pesca, facilitar el relevo generacional y descarbonizarla. Buques más modernos, menos contaminantes, más seguros y cómodos para sus tripulantes y dotados de innovaciones que ayuden a reducir al mínimo los descartes, que hagan más sostenible y rentable y controlable la actividad. Estos principios apoyan también una industria costera, la construcción naval.